O să vorbesc despre rolul femeilor în contextul politicii de dezvoltare regională. Este clar că avem nevoie, mai mult decât oricând, să valorificăm din ce în ce mai mult femeile în procesul pe care l aș numi de renaștere europeană. Fie că vorbim despre rolul femeilor în dezvoltarea economică, fie că vorbim despre rolul lor în creșterea și educarea copiilor, în îngrijirea vârstnicilor, suntem de acord că ele trebuie să se bucure de întreaga apreciere în mod real și, mai ales, de nediscriminare. Pentru a reduce diferențele înregistrate în prezent în ceea ce privește nivelul salariilor sau reprezentarea în diverse funcții, așa cum este precizat în raport, cred că trebuie acționat pe toate planurile. Din punctul meu de vedere, ca membru al Comisiei pentru dezvoltare regională, consider că proiectele ce sunt realizate la nivel regional și finanțate din fondurile europene trebuie să prezinte cât mai clar modul în care este asigurată egalitatea între femei și bărbați în cadrul activităților acestora. Fondul European pentru Dezvoltare Regională poate încuraja existența unor acțiuni specifice, îndreptate către egalitatea de gen, care să fie apreciate în procesul de evaluare și selecție a proiectelor. Consider că este momentul oportun pentru a integra mai mult și mai eficient aspectele egalității de gen în politicile regionale, astfel încât fondurile europene să susțină ulterior proiecte realizate corespunzător.